Ein schlechtes Timing für diese Aussprache. Ich hätte gerne die holländische Mannschaft noch gewinnen sehen, und sei es auch das letzte Mal in dieser Weltmeisterschaft.

Das eine sind die Umweltanforderungen in Industrieanlagen. Es geht hier darum, dass wir bestverfügbare Technik in Europa besser durchsetzen.

Ich habe viele Argumente in dieser Debatte gehört. Eines möchte ich aufgreifen und hier widerspiegeln, weil ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mir wurde oft gesagt, die Verwendung von bestverfügbarer Technik ist zu teuer und wir gefährden damit die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, noch dazu in der Krise. Ich erinnere ungern an meine Vergangenheit, aber ich komme aus der früheren DDR, aus Ostdeutschland. Der ökonomische und ökologische Kollaps der DDR war darauf zurückzuführen, dass man über Jahrzehnte hinweg das Investment in den letzten Stand der Technik verschlafen hat. Ich glaube, dass jede Industrie, jeder Industriebetrieb seiner Existenz wegen dazu aufgefordert ist, in den letzten Stand der Technik zu investieren, weil er sonst Wettbewerbsfähigkeit verliert, und damit natürlich ganz nebenbei auch Schadstoffemissionen zu reduzieren. Wir haben heute die Chance, ein Gesetz in Kraft zu setzen, das diese Ausgangssituation verbessert. Der zweite Teil der Richtlinie und das ist ein bisschen die geballte Faust, die ich erwähnt habe sind die Großfeuerungsanlagen. Wir reden einmal mehr wir haben das schon bei der letzten Richtlinie gemacht über erneute Ausnahmen bis zum Jahr 2020, teilweise 2023 für Großfeuerungsanlagen, die die Umweltauflagen, insbesondere die Luftschadstoffgrenzwerte nicht erreichen müssen. Ich richte hier den Appell an den Rat, vielleicht aber auch ein bisschen an uns alle, dass wir uns einmal sehr genau überlegen müssen, wie sinnvoll das eigentlich ist, dass wir regelmäßig ambitionierte Umweltzielstellungen begrüßen, sie auch diskutieren und hier willkommen heißen, aber immer, wenn es darum geht, sie dann umzusetzen, in konkrete Gesetzgebung zu fassen, dann beginnt in Europa ein Trauerspiel. Dann wird den Mitgliedstaaten nämlich plötzlich klar, was das kostet, welche Rechnungen man zu bezahlen hat, und dann werden in der Regel auch die bestraft, die in Vorleistung gegangen sind. Es gibt nämlich eine Reihe von Mitgliedstaaten, die die Auflagen heute bereits erfüllen, und die am Ende im Regen stehen gelassen werden.